Mais enfin, c'est une surprise sans en être une, parce que cette offensive surprise est intervenue dans un pays, dans une région, qui ne nous sont pas inconnus à nous, l'Union européenne. Mes collègues ont été indulgents en rappelant que, depuis un an, tout le monde savait ce qui se passait et, qu'un jour ou l'autre, il faudrait intervenir. Cela fait bientôt deux ans, pas un an, deux ans, que l'Union européenne, le Conseil, a adopté une stratégie Sahel, qui intègre un volet sécuritaire, qui identifie clairement les menaces et qui identifie clairement aussi le besoin que nous aurons de mettre en place, un jour ou l'autre, une action robuste, sous couvert de la politique de sécurité et de défense commune.

Alors, moi, je veux bien qu'on nous parle de stratégie, je veux bien qu'ici, on parle de résolution, je veux bien que, jeudi et il le faudrait vous adoptiez des conclusions, mais on voudrait un petit peu d'action, parce que la crédibilité de l'Union européenne en matière de politique étrangère et de défense, elle ne se joue ni dans les couloirs des chancelleries, ni à cette tribune, ni à la tribune des Nations unies.

Et sur le terrain, aujourd'hui, je suis bien obligé de reprendre les mots de Daniel Cohn Bendit, qui sont tout à fait justes, sur le terrain, aujourd'hui, il n'y a que des soldats français, pour le meilleur et pour le pire, malheureusement. Et donc, je pense qu'il est quand même temps d'admettre que, depuis deux ans, nous devions travailler à la prévention de ce conflit, et que rien n'a été fait, par lourdeur démocratique, par inertie politique, par manque de leadership et par manque de clairvoyance.

Il est temps d'établir des priorités pour l'action de l'Union européenne, et celui qui osera dire, aujourd'hui, que la menace islamiste au Sahel n'est pas une priorité, je pense qu'il n'a rien à faire dans cet hémicycle.